Wprowadzenie jednolitych standardów we wszystkich krajach członkowskich oraz wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb pacjentów jest niezbędne i konieczne. Ten szczególny wyścig z czasem wygramy tylko wtedy, kiedy ponadpartyjnie zabierzemy się do pracy w ramach komisji specjalnych. Jednego, czego teraz potrzebujemy, to woli politycznej, a może po prostu dobrej woli.